Pani Przewodnicząca! Ostatnie słowa premiera Plenkovicia zabrzmiały następująco zostańmy zjednoczeni remain united. Potem wystąpienia Rady, Komisji, grup politycznych pokazały, że jesteśmy zjednoczeni, czyli pierwszą troską byli ludzie, mieszkańcy, obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Wielkiej Brytanii i Brytyjczycy mieszkający na terenie Unii Europejskiej.

Pozostaje nam zjednoczonych 440 milionów obywateli Unii Europejskiej. Ja bym chciał bardzo prosić o to, żebyśmy niezależnie od tej walki o interesy pamiętali o tych 440 milionach obywateli Unii Europejskiej. Ja chcę też pamiętać o 38 milionach obywateli mieszkających w Polsce. Zatem w tym procesie rozwodowym to my, jako Unia Europejska, jesteśmy jednak silniejszą stroną.